Signor Presidente, onorevoli colleghi, io credo che quando si parla di Eurozona si debba partire da due elementi. Il primo elemento fondamentale è un'analisi e una riduzione degli squilibri macroeconomici e delle asimmetrie che sono stati causati dalle folli politiche portate avanti negli ultimi anni e stanno distruggendo l'Europa. Il secondo punto è una riflessione seria sul cambiamento del modello socioeconomico su cui si basa oggi l'Eurozona. È un modello folle, basato esclusivamente sull'export e sulla riduzione dei costi interni, ed è un modello che sta creando distruzione e che dipende troppo dalle decisioni di paesi esteri, come la guerra sui dazi sta dimostrando in questo momento.

L'Italia rigetterà ogni proposta di riforma che non parta dalla volontà di ridurre questi squilibri. No al Fondo monetario europeo. I cittadini italiani non metteranno più un euro e non manderanno più un euro a Bruxelles per riceverlo indietro nel momento del bisogno con delle condizionalità imposte. L'ultimo punto che voglio evidenziare è basta con la falsa narrativa che oggi qualcuno in Europa stia pagando per l'Italia. L'Italia, sin dalla sua partecipazione alle istituzioni europee, ha sempre dato molto di più di quello che ha ricevuto da Bruxelles. Non accetteremo più moralismo da chi oggi cerca di farci lezioni non avendo in mente i dati che sono lì per tutti da guardare. L'Italia rigetterà qualsiasi condizionalità attaccata a nuovi fondi legati all'eurozona.